L'enseignement de l'histoire, certes, n'est pas une compétence communautaire et ne doit pas le devenir, mais l'Union ne peut pas se désintéresser de la réapparition, presque partout en Europe, d'un discours de haine dans le débat public. En deux générations, l'Europe est passée de la damnation de la guerre récurrente à la paix quasiment perpétuelle. C'est un miracle. Ce miracle n'a été possible que grâce à la construction européenne car, année après année, elle a réconcilié nos peuples en les mobilisant, non plus l'un contre l'autre, mais autour d'un projet commun. Or, voilà que, ici ou là, nous formons avec nos enfants une nouvelle génération de nationalistes.

Oui, mille fois oui au récit national, non au roman national.